Kateri film vam je bil všeč in zakaj? všeč mi je bil plesni film Dirty dancing. To je film moje mladosti. Rada imam plesne filme, ker tudi sama rada plešem. Pa tudi glasbo rada poslušam. tudi ta žanr glasbe v tem filmu mi je blazno všeč. všeč so mi igralci, sproščenost njihova. všeč mi je vsebina filma, skratka, film top, top. V tem filmu gre za to, da se družina, se pravi, oče, mama in dve sestri odpravijo na počitnice, v hotel. V tem hotelu, med drugim imajo tudi, se pravi, goste animirajo s plesom. Preko tega spozna glavna igralka, delavca v tem hotelu, ki zelo dobro pleše. Ona se začne zanimati za ta ples in zgodi se slučajno, da preko neke rešitve, ki jo ona ponudi njim, se pravi uslužbencem, on ponudi njej v zameno, da jo bo učil plesati. Čeprav tega najprej noče, ker, baje, da nima nobenega smisla ona za ples, se na koncu izkaže, da je odlično izvedla vse gibe, skratka perfekten konec, skratka, film govori o tem, da je za vsakega priložnost v tem življenju, samo vsak, ke si nekaj želi, samo obupati nikoli ne smemo. Več izletniških krajev mi je všeč. Samo, da je izlet, pa mi je všeč. Predvsem imam pa rada gore. Tudi morje. Ampak rajši imam take izletniške kraje, kjer se lahko še sama gibam. morje mi je tudi všeč, v smislu, da, grem najprej, če je zraven tudi kakšen hrib, grem najprej v hrib, potem pa še plavat, po pa še na kakšno kolo. Potem pa zvečer na kakšno dobro, v kakšno dobro restavracijo. Znamenitosti tega kraja. Zame so pomembne naravne znamenitosti. Torej hribih, kolesarske steze. Zgradbe kot take me pa ne zanimajo kaj dosti. če pa se zjutraj že zelo utrudim s športnimi dejavnostmi, pa z veseljem pogledam tudi kakšen star mestni del tega kraja. Če grem iz Ljubljane, grem definitivno z avtomobilom do tega kraja. če se pa da, pa na avto še damo kolesa, ker si te kraje najraje ogledujem s kolesom. Če pa ne gre, pa superge s sabo vzamem, pa si kraj ogledam tako, da ga pretečem. Všeč mi je poklic vzgojiteljice, zato ker lahko delaš z otroki, ki so najbolj pristni. Seveda ima vsak poklic tudi svoje slabe strani. Se pravi, utrujenost in tečnost teh otrok. Ampak če si v srcu človek, tudi to preneseš. Pa veš, da bojo šli otroci kmalu spat, pa da si boš lahko odpočil. te ljudje morajo predvsem paziti na varstvo teh otrok, na ritem spanja, prehranjevanja, in vzgojo. Da imajo kurikulum, da se držijo tega kurikuluma, da je neki, urnik, kaj se bojo naučili v nekem letu. predvsem pa ljubezen, da jih imaš rad in da jih objemaš, te otroke. To je važno za ta poklic. všeč mi je porova juha. ker ima malo kalorij, ker je osvežilna, lahka, predvsem pa enostavna za pripravo. Oprati moraš zelenjavo, to je par, pa peteršilj, pa, čebulo narezati. In sicer v lonec daš olje, narezano čebulo. Prepražiš čebulo. Potem še prepražiš vso zelenjavo, ki si jo pripravil, predvsem pa por. zaliješ z vodo, začiniš s soljo, začiniš še z vsem ostalim, kar pač ti je všeč. Majaron, bazilika, poper, lovorjev list. Potem pa kuhaš dvajset minut. Ko se juhica malo ohladi, jo s paličnim mešalnikom, zmiksaš in tako juhico jejo tudi otroci radi. Všeč mi je bila knjiga Blazno resno o ... To je v bistvu zbirka. O šoli, o seksu od Dese Muck. ker o resnih stvareh govori na humoren način. še Blazno resno o bontonu je med drugim tudi. Blazno resno o bontonu govori o načinu obnašanja za mizo, v gostilni, na ulici, v šoli, v službi. Na raznih krajih. kako je tudi v odnosih med moškim in žensko, kako se morata obnašati. Recimo, kdo prvi stopi v gostilno, kam se usede ženska. potem recimo o darilih, kakšna so primerna in kakšna ne. O priboru. Nazadnje se je ravno zgodil potres, ki je bil nedaleč stran. Zakaj sem si ga zapomnila? Ker se je hiša malo tresla, ker ga čutim po celem telesu, ker se omare tresejo in razmišljaš, če bo kaj nate se prevrnilo. Švicarski nož se mi zdi najbolj uporabno orodje. Zato ker lahko s tem režeš, odpiraš flaše, morda si celo očistiš zobe. mogoče ima celo, pinceto, pa si lahko dlake spuliš ali pa iz kakšne luknje kaj ven potegneš. lahko ima celo ima kakšen izvijač, pa lahko kakšen šravf prišravfaš ali pa odšravfaš. ne vem, odločam se med jesenjo ali pomladjo, ampak bi rekla, da mi je pomlad. bolje kot, zima, ki je mrzla, in bolje kot poletje, ki je vroče. In tudi zato, ker imam poleti že alergijo na vročino. Pomlad pa ima ravno pravšnje temperature. Vse se prebuja, in da človeku kot neko novo upanje. Slabe strani tega letnega časa ne vem, če so. Morda aprilski dež, da ga je preveč, pa da je treba travo začeti kositi nonstop. in da je treba okoli doma, če si v hiši, veliko postoriti. pa ne vem, to je dobra stran, ke je daljši dan, ne vem. Šport. Šport, petje, plesanje. Kaj mi je najbolj všeč? Plesanje, plavanje, težko se odločim za en hobi, igranje z otroki. Kuhanje pa ne toliko. Zakaj mi je ples? Ne vem, izgleda, da mi je bilo v zibko dano, ker so me verjetno že v mladosti in me še danes hvalijo, da dobro plešem, pa radi z mano plešejo. Mislim, da je to to. Slabe strani plesa. Da so zadnje čase ogromno teh lokalov, v katerih so plesne prireditve, zaprli. Da se je način življenja čisto spremenil v primerjavi z mojo mladostjo, ko je bilo veliko diskotek in gostiln, kjer se je plesali. Pa da danes se pleše šele po polnoči, kar je obup. Ker imam trenutno doma hrčka, ribice in mačke, so mi trenutno te živali najbolj všeč. Sicer bi pa rekla kot domača žival, da mi je najbolj všeč, so mi kozlički mladi, ker se, ker jih je tako fajn gledati, ke se trkajo med sabo. treba jim je dati prostor, travnik, da se igrajo, da jejo travo, da imajo vodo. pozimi pa toplo stajo. ne bi pa vedela, če jim je treba dati še kakšne posebne vitamine, in priboljške. verjetno, koz ni treba molsti, če imajo mladičke. če pa jim mladička vzameš, je pa treba verjetno še kaj pomolsti. Ljudje lahko ogrevajo hišo z elektriko, preko rekuperatorja. Lahko ogrevajo na drva, palete, na olje, lahko ogrevajo tudi s tem, ko kuhajo, s kaminom, sončne celice, ali pa, če imaš veliko oken, tako kot jih imamo mi doma, ko je sonce zunaj, preko oken. pozdravljen. Vabim te, da se udeležiš moje rojstnodnevne zabave, ki bo, osemindvajsetega februarja ob peti uri pri meni doma v Gameljnah. s sabo prinesi copate. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Zabavali se bomo vsaj tri ure, če ne še dlje. Vse najboljše za tvoj rojstni dan. naj ti je s soncem obsijan. da se boš imel čim lepše, da boš zabaval se, da bo veliko prijateljev, da ne boš sam.